Panie Przewodniczący! Wszyscy wiemy dokładnie, co Pan powiedział.

Chcemy zwrócić Panu uwagę na to, iż tego typu wypowiedzi są nie tylko sprzeczne z kulturą europejską, z tym jak zachowują się cywilizowani ludzie odpowiadający za dobro publiczne, ale są także sprzeczne

Człowiek od czasu do czasu popełnia błędy i to jest znakomita okazja, żeby przeprosić za to zachowanie.